Je veux donc confirmer la ligne qui est la nôtre depuis deux ans.

Nous voulons réconcilier les petites et moyennes entreprises et les consommateurs avec le marché unique, dont ils ont eu le sentiment depuis trop longtemps qu'il n'était pas fait pour eux, mais qu'il était fait pour les grands et pour les gros! Vous devez bien regarder, Monsieur De Backer, la totalité des textes qu'avec, notamment, notre collègue Tajani, nous présentons ou nous publions, ce qui est notamment dans le Single Market Act. Vous y trouverez chaque fois cette attention particulière nouvelle parfois au rôle, à la capacité d'investissement, à la facilité administrative, à la simplification, pour donner aux petites et moyennes entreprises européennes le meilleur écosystème. Je vais prendre un exemple.